virðulegi forseti fyrirspurn mín til hæstvirts heilbrigðisráðherra lýtur að því hvaða hugmyndir hann hefur varðandi nýtingu á nýjum skurðstofum á heilbrigðisstofnun suðurnesja sem hafa ekki haft næg verkefni til að tryggja rekstur þeirra fyrrverandi heilbrigðisráðherra hugðist gera skipulagsbreytingar á sankti jósefsspítala í hafnarfirði en þær skipulagsbreytingar fólu það meðal annars í sér að hluti af þeim skurðaðgerðum sem framkvæmdar eru á sankti jósefsspítala áttu að flytjast á heilbrigðisstofnun suðurnesja nú hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra ákveðið að hætta við breytingarnar á sankti jósefsspítala en sú ákvörðun hefur mikil áhrif á áform heilbrigðisstofnunar suðurnesja sem bjó sig undir að umsvif mundu frekar aukast en minnka þar sem fyrirhugaðar breytingar voru hugsaðar til að efla starfsemina á nýjum fullkomnum skurðstofum og þar með efla stofnunina í heild til að taka við verkefnum frá landspítala háskólasjúkrahúsi sem eitt af kragasjúkrahúsunum svokölluðu en samningur var undirritaður á síðasta ári vegna þeirrar samvinnu og veit ég ekki betur en að það samstarf gangi mjög vel nú háttar þannig til á heilbrigðisstofnun suðurnesja að þar standa tvær nýjar og fullkomnar skurðstofur nánast ónotaðar nýtingin er nú þannig að önnur skurðstofan er notuð fjóra daga vikunnar en hin stendur enn ónotuð í þessum nýju skurðstofum liggur um það bil hundrað fimmtíu milljarða króna fjárfesting

ber vitni þær hlýtur að vera hægt að nýta töluvert betur en skurðstofurnar eru náttúrlega einungis í fimmtíu kílómetra fjarlægð frá höfuðborginni og samgöngur á suðurnesjum eru mjög góðar nú hefur viðsnúningur hæstvirtur heilbrigðisráðherra varðandi sankti jósefsspítala sett starfsemi heilbrigðisstofnunar suðurnesja enn einu sinni í uppnám og nú standa stjórnendur frammi fyrir því að þurfa að skera niður meðal annars með því að segja upp bakvöktum á skurðstofum sem þýðir enn frekari samdrátt í nýtingu þeirra eins og hæstvirtur heilbrigðisráðherra veit þá hefur mikil óvissa einkennt starfsemi heilbrigðisstofnunar suðurnesja í mörg ár með skipulagsbreytingu fyrrverandi heilbrigðisráðherra var að nást ágæt niðurstaða varðandi reksturinn á skurðstofunum og hefði þessi breyting náð fram að ganga hefði niðurskurður ekki þurft að vera eins mikill þar sem stofnunin hefði getað haft tekjur eins aukinna umsvifa á skurðstofum þess vegna spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvaða úrræði eru í stöðunni fyrir stofnunina eða er það kannski ætlunin að láta skurðstofurnar standa ónotaðar til framtíðar